Señora Presidenta, he de reconocer que me sorprende el tono acusatorio de las intervenciones de algunas de sus Señorías, quienes al parecer no han entendido o —lo que sería peor— no han aceptado lo que quedó más que claro tras la votación del pasado 10 de diciembre que la formulación y aplicación de políticas en materia

Pero lo que estamos comprobando aquí hoy es que ustedes pretenden saltarse las reglas del juego que democráticamente nos hemos dado y traer aquí un debate porque temen no poder ganarlo donde tienen ustedes que jugar la partida en su Parlamento nacional, donde nuestro partido —el Partido Popular— ha obtenido mayoritariamente la confianza de los ciudadanos y está legitimado para llevar a cabo los cambios legislativos que considere necesario, conforme a su programa. Y, lo que es más importante, conforme a los valores que defiende, entre ellos, la defensa de la vida. Porque yo no admito que nadie nos acuse de recortar los derechos de las mujeres por querer conciliar el derecho a la vida con la salud y la protección de las mujeres no son irreconciliables, como ustedes están mostrando aquí. Tenemos que trabajar juntos para llegar a una conciliación de esos derechos. Creo que el Partido Popular en España y en Europa siempre estará en contra de cualquier discriminación y a favor de los derechos humanos, y apoyará todas las iniciativas de la Comisión en ese sentido. Ustedes se han llenado la boca hablando de los derechos de la mujer.